Słowa brytyjskiego premiera dotyczące imigrantów nie mogą pozostać bez odzewu ze strony instytucji unijnych, a przede wszystkim Parlamentu Europejskiego. Nie można w wolnej Europie budować mostów i tworzyć barier, które podważają prawo do swobodnego przepływu osób. Nie można nikogo dyskryminować ze względu na narodowość i to prawo nie powinno być podważane przez jakiegokolwiek europejskiego polityka. Moi rodacy, pracując w Wielkiej Brytanii, odprowadzając podatki do brytyjskiego systemu, kupując towary i usługi, przyczyniają się do wzrostu PKB i mają prawo korzystać ze świadczeń socjalnych. Zaproponowana rezolucja jest bardzo ważnym sygnałem dla obywateli Unii Europejskiej, gdyż mówi, że Parlament Europejski nie godzi się, aby jakikolwiek kraj w Unii Europejskiej uprawiał politykę dyskryminacji. Dlatego cieszę się bardzo, że Parlament zdecydowaną większością głosów zdecydował o przyjęciu tej rezolucji, cieszę się również, że mogłam głosować za jej przyjęciem.